Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, permettez moi d'abord de féliciter et de remercier le rapporteur M. Giegold, qui a proposé un travail de qualité et qui s'est montré à l'écoute des rapporteurs des autres groupes. Ce rapport, réponse du Parlement européen à la déclaration annuelle de la Commission européenne sur la zone euro et les finances publiques, est riche en analyses et en propositions. Bien entendu, il est largement marqué par l'élément essentiel de l'année 2009, la crise économique et financière, qui est sans aucun doute la crise la plus grave qu'ait connue l'Union européenne depuis sa création. Je retiens deux enseignements principaux de cette crise. D'une part, l'Union économique et monétaire a montré ses bienfaits. L'euro, monnaie commune stable, a joué le rôle d'un véritable bouclier monétaire. L'appartenance à la zone euro a permis à plus d'un pays d'éviter une dépréciation de la monnaie nationale, qui aurait encore aggravé les conséquences de la crise. La zone euro a ainsi accru son attractivité, comme le démontre le cas islandais. Par ailleurs, la politique monétaire active et souple conduite par la BCE, augmentant ses injections de liquidités dans les établissements de crédit, a joué un rôle considérable dans le maintien à flot des banques européennes. Premier enseignement, donc alors que l'on dit souvent que l'Europe s'est construite sur les crises, celle ci a démontré que l'Europe économique est à la fois efficace mais également nécessaire. J'en tire le second enseignement renforçons la gouvernance économique européenne. Aujourd'hui, la seule véritable politique économique européenne est monétaire. La coordination des politiques budgétaires est limitée. Or, la zone euro, qui ce rapport le redit a vocation à intégrer tous les États membres de l'Union européenne, doit se doter d'une gouvernance efficace sur tous les pans de la politique économique. Elle doit commencer par une surveillance macroéconomique ainsi que financière, sur laquelle nous sommes en train de travailler au sein du Parlement européen. Elle doit se conduire dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance comme véritable instrument de coordination fiscale. En cette période de crise, la baisse sensible des revenus, les mesures d'incitation fiscale prises dans le cadre du plan de relance et l'opération des stabilisateurs économiques ont conduit à une détérioration des balances budgétaires des États membres. Réduire l'endettement public reste un engagement fondamental car il concerne l'avenir de nos enfants. Soyons rigoureux mais soyons également inventifs. Réfléchissons à une nouvelle politique fiscale européenne, réfléchissons aux euro obligations, soyons audacieux dans la gouvernance économique européenne.